Sie und die Kommission machen sich mitschuldig am Leid derjenigen, die meist ohne rechtsstaatliche Prozesse inhaftiert worden sind.

Aber ich freue mich auf der anderen Seite, dass wir hier über alle Parteigrenzen hinweg dieses Prinzip der Rechtsstaatlichkeit für Freiheit und für Menschenwürde gezeigt haben.